zdaj pa še stališče s stranke. Novela Družinskega zakonika prinaša spremenjen način določanja prispevka za preživljanje otrok v rejništvu in/ ali zavodu. Predlagane spremembe prinašajo tudi poenostavljen postopek določanja prispevka za centre za socialno delo in sodišča. Po novem bo namreč poplačilo stroškov oskrbe urejal skrbnik, prispevek pa se bo ne glede na vrsto namestitve določil glede na odstotek zakonsko določenih materialnih stroškov kot dela rejnine. Pri določanju skupnega zneska rednih prihodkov otroka se bo po novi ureditvi upoštevalo dejstvo, da je otrok lahko upravičen tudi do družinske pokojnine, ki po pokojnem staršu nadomešča preživnino. To pomeni, da se na račun prejemanja pokojnine znesek preostalih rednih prihodkov ne bo zmanjševal. Poleg navedenega pa nova ureditev prispevek za stroške oskrbe ne veže več na na vrsto varstva, na katerega otrok v resnici nima nobenega vpliva. Tisti, ti stroški bodo sedaj ne glede na tip otrokove namestitve odmerjeni enako. Ker sem danes o pomenu rejništva že razpravljal, se na tem mestu ne bom ponavljal. Bom pa poudaril, da v poslanski skupini SAB pozdravljamo ureditev, ki bo v primerjavi s sedanjo do otrok bistveno pravičnejša. Predlog novele bomo podprli. Hvala lepa.